Er wordt bijvoorbeeld zeer terecht gewezen op de precaire situatie van religieuze minderheden of vrouwen in moslimlanden en er wordt al even terecht op de paradox van de zogenaamde Arabische lente gewezen, maar er wordt angstvallig vermeden om het woord islam zelf als probleem te noemen.

De paragraaf tenslotte waar de EU wordt opgeroepen om massale reddingsacties op zee te organiseren ten voordele van illegale immigranten, zou ik kunnen aanvaarden, indien ook werd opgeroepen om die illegalen naar hun land van herkomst terug te sturen.